Roberto Benigni donne une mauvaise image de l'Italie. Votre pays, l'Italie, a été dirigé par un président du Conseil qui confondait son patrimoine personnel, son empire médiatique avec le pouvoir. Il y avait clairement une confusion d'intérêts. C'est cela qui a donné une mauvaise image de l'Italie. J'en viens au fait et je salue chaleureusement Andrew Duff pour son rapport, clairement destiné à rapprocher les citoyens des institutions ce dont nous avons le plus besoin.

Les anti européens sont dans nos murs.